Dank u wel, mevrouw de Voorzitter.

Vorige week was er dan die top van de Europese regeringsleiders in Brussel en daar is gesproken over Turkije en over het feit dat meneer Erdoğan niet tot de Europese Unie kan toetreden.

Al mag het best nog wel wat meer zijn. Maar over Catalonië, over Catalonië is geen woord gesproken. In Europa worden nochtans vaak en veel dure woorden gebruikt over vrije meningsuiting, over politieke vluchtelingen, over democratie, over respect voor de rechtsstaat. Europese politici zijn er vaak als de eersten bij om de wereld lessen te leren. Vingertje in de lucht. Maar vandaag wordt de rechtsstaat aangevallen onder onze neus, in de Europese Unie. Mensen worden politiek gevangengenomen, hier in Europa. En daarover geen woord. Geen woord in de conclusies van de Europese Raad.

Maar voor de rest toch vooral zeer selectieve verontwaardiging. En dat toont toch de hypocrisie aan in deze Europese instellingen.